Dziś pochylamy się nad odnowieniem porozumienia z Kotonu. Po osiemnastu latach jego funkcjonowania dziś połowa państw AKP nadal należy do najsłabiej rozwiniętych państw świata.

2. Dziś najpoważniejszym problemem jest niekontrolowana migracja, która jest ogromnym zagrożeniem dla rozwoju państw AKP, bowiem swoje ojczyzny opuszczają ludzie młodzi, silni i odważni, którzy mogliby wpływać na rozwój swoich ojczyzn. Zgadzam się z postulatem dotyczącym utworzenia skuteczniejszych mechanizmów na rzecz strategii z zakresu powrotów i readmisji.

Przedstawiciele państw AKP mówią tak do nas, przedstawicieli Unii Europejskiej Czy chcecie doprowadzić do tego, żeby najsilniejsi, najmłodsi, najbardziej odważni opuścili Afrykę, żeby Afryka stała się tak naprawdę wymierającym kontynentem? Ta nieprzemyślana polityka migracyjna przynosi niestety złe owoce.